Pani Przewodnicząca! Internet szerokopasmowy sprzyja zarówno rozwojowi gospodarczemu jak też innowacyjności. Ma kluczowe znaczenie dla kreowania nowych miejsc pracy. Obecny zakres sieci nie zaspokaja jednak potrzeb większości obywateli. Liczba łączy szerokopasmowych w moim kraju, w Polsce, pozostaje na poziomie zdecydowanie niższym niż średnia w krajach Unii. Zaledwie 4 wszystkich łączy posiada przepustowość przekraczającą 30 megabitów. Następstwem tego jest ograniczony dostęp do e usług oraz brak potencjalnych miejsc pracy. W kontekście budowy rynku cyfrowego chciałbym przy tym zwrócić uwagę na konieczność podnoszenia dostępu do sieci dla mieszkańców obszarów wiejskich. Mam nadzieję, że założone cele rozwoju internetu o przepustowości przekraczającej 100 megabitów zostaną zrealizowane. Z zadowoleniem przyjmuję efekty porozumienia trójstronnego prowadzące do zwiększenia finansowania kluczowych projektów.